virðulegi forseti hvað hið fyrra varðar þá einmitt tók ég það fram í svari mínu til háttvirts þingmanns bjarna harðarsonar að ég teldi að það væri óráð að hlaupa til og gera lagabreytingar um seðlabanka íslands

á sama tíma tel ég og hef lengi verið þeirrar skoðunar og hef lýst henni bæði í ræðu og riti á undanförnum árum að núverandi peningamálastefna

og við verðum að finna betri lausnir á stjórn peningamála hvað síðari spurninguna varðaði varðandi upptöku evru og hvort ég væri